Doświadczamy jeszcze skutków światowego kryzysu ekonomicznego wywołanego przez nieodpowiedzialne zachowanie przedstawicieli sektora bankowego. Dążenie do maksymalizacji zysku nadal pozbawia jego przedstawicieli nawet minimalnych standardów moralnych. Nic więc dziwnego, że poprzednia dyrektywa nie przyniosła oczekiwanych skutków. Regulacje w niej zawarte nie były dobrą odpowiedzią na powszechne w sektorze finansowym praktyki, a niechęć rządów państw członkowskich do rzeczywistej penalizacji patologicznych zachowań sprzyjała niedawnej katastrofie finansowej. Cieszę się, że państwa członkowskie w końcu porozumiały się i osiągnęły kompromis, którego owocem jest niniejsza dyrektywa i powiązane z nią rozporządzenie. Nie możemy jednakże tkwić w ułudzie, że nałożenie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacji na rynku rozwiąże istniejące problemy. Musimy pamiętać, że od popełnienia przestępstw nie odstrasza wysokość kary, ale jej nieuchronność. A z tym, jak pokazują przedstawione w sprawozdaniu analizy, nie jest w Europie za dobrze. Pamiętajmy także, że żadne instrumenty nie będą w pełni skuteczne, jeżeli nie wdroży ich Wielka Brytania.